ég mæli fyrir nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar við frumvarp til fjárlaga árið tvö þúsund og níu auk mín standa að því áliti háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson og jón bjarnason eftir að fram hafði farið aðra umræðu um frumvarp til fjárlaga tvö þúsund og níu með miklu magni breytingartillagna frá ríkisstjórn og meiri hluta fjárlaganefndar voru þær samþykktar af stjórnarmeirihlutanum á alþingi mikill þrýstingur hefur verið á umfjöllun um frumvarpið í nefndinni og tímapressan sem lögð er á alla aðila við vinnslu málsins er í senn óþolandi og skapar aðstæður fyrir óvönduð vinnubrögð og mistök eitt af því sem hefur einkennt störf fjárlaganefndar síðustu daga og vikur er bið eftir upplýsingum og tillögum frá fjármálaráðuneytinu og hefur það gert alla vinnu erfiðari en ella og takmarkað þann tíma sem nefndinni hefur verið gefinn í sínum störfum þetta verklag virðulegur forseti sýnir betur en margt annað hver staða alþingis er gagnvart framkvæmdarvaldinu fjárlaganefnd fjallaði ekki um breytingartillögur við frumvarpið sem afgreiddar voru eftir aðra umræðu með fulltrúum ráðuneyta fyrr en eftir að tillögurnar voru samþykktar af stjórnarmeirihlutanum á alþingi það að ekki skuli hafa verið svigrúm hjá nefndinni til að fjalla um breytingartillögurnar með fulltrúum ráðuneytanna áður en nefndin afgreiddi tillögurnar til annarrar umræðu er einstakt og í reynd mjög gagnrýnivert við umfjöllun fulltrúa ráðuneytanna um tillögurnar komu fram ýmsar upplýsingar um einstaka mál sem fjárlaganefnd hefði þurft að fá fram áður en önnur umræða fór fram sem dæmi má nefna að í breytingartillögunum var gert ráð fyrir tilfærslum fjárheimilda milli einstakra heilbrigðisstofnana víða um landið vegna áforma um sameiningu þeirra eftir að tillögurnar höfðu verið samþykktar af alþingi og fulltrúar heilbrigðisráðuneytisins komu til fundar við nefndina komu fram þær upplýsingar að unnið væri að yfirgripsmiklum sameiningum heilbrigðisstofnana innan heilbrigðisumdæma á stórum landsvæðum samkvæmt upplýsingum minni hlutans hefur ekkert samráð verið haft um þessi áform við heimaaðila á viðkomandi svæðum við sveitarstjórnir eða starfsfólk heilbrigðisstofnana minni hlutinn lýsir áhyggjum vegna þessara áforma varðandi þjónustustigið og öryggi í heilbrigðisþjónustu hér er um að ræða allt aðrar og mun umfangsmeiri sameiningar stofnana en þingmenn töldu vera við umfjöllun í fjárlaganefnd og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu eftir þetta hefur komið í ljós að einstaka þingmenn hafa ekki verið með á nótunum hvað þetta varðar og þessar upplýsingar hafa komið mörgum í opna skjöldu þetta er lýsandi fyrir það að þingið hefur enga möguleika á því að vita hvað er verið að samþykkja hvaða afleiðingar það hefur og þingmenn geta almennt ekki á nokkurn hátt gert sér grein fyrir heildarmynd mála umfjöllun og afgreiðsla fjárlaganna er með þeim hraða og tætingslega hætti að þingmenn hafa hreinlega ekki þær forsendur sem nauðsynlegar eru til þess að setja sig inn í málið eins og vera þyrfti eins og minni hlutinn hefur vakið athygli á hefur verklagið við umfjöllun og afgreiðslu frumvarpsins og breytingartillagna verið gagnrýnivert sérstaklega vegna tímahraks og flausturslegra vinnubragða það eru vinnubrögð sem ekki eiga að viðgangast á alþingi íslendinga og eru ekki til þess fallin að auka traust og virðingu almennings fyrir löggjafarvaldinu fulltrúar fjármálaráðuneytisins mættu á fund fjárlaganefndar að morgni föstudagsins nítjánda desember og kynntu tillögur frá ríkisstjórninni um breytingar á frumvarpinu fyrir þriðju umræðu á alþingi fjárlaganefnd hélt tvo fundi um málið þann dag eftir að fjárlaganefnd hafði haft breytingartillögur ríkisstjórnarinnar til skoðunar í örfáar klukkustundir ákvað meiri hluti nefndarinnar að afgreiða frumvarpið og breytingartillögurnar úr nefndinni til þriðju umræðu minni hlutinn lagðist gegn því að nefndin hætti umfjöllun um frumvarpið og breytingartillögurnar á þeim tímapunkti enda vantaði margar mikilvægar upplýsingar og forsendur er varða frumvarpið auk þess er það álit minni hlutans að þingmenn hafi ekki haft tækifæri til þess að gera sér fulla grein fyrir tillögunum afleiðingum þeirra og eðli minni hlutinn telur að enn þá sé ekki forsvaranlegt að alþingi afgreiði frumvarpið svo ófullkomið og vanreifað sem það er það er mat minni hlutans að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn hafi gefist upp við að vinna að gerð ábyrgra fjárlaga samkvæmt breytingartillögum ríkisstjórnarinnar eins og þær liggja nú fyrir og meiri hluti fjárlaganefndar hefur gert grein fyrir er áætlaður halli fjárlaga hundrað fimmtíu og þrír milljarðar króna á rekstrargrunni fjármálaráðuneytið gerir fyrirvara um niðurstöður um vaxtakostnað vegna erlendra innlánsreikninga bankanna upplýsingar þar um liggja ekki fyrir sú aðferð að samþykkja fjárlög með þessu stóra gati er ekki til þess fallin að skapa hagstjórninni trúverðugleika í breytingartillögum meiri hlutans við tekjuáætlun felast auknar tekjur sem nema alls um sex komma sjö milljörðum króna á rekstrargrunni meðal tillagna um auknar tekjur má nefna að gert er ráð fyrir að seldar verði fasteignir erlendis sem skili tekjum að fjárhæð þrír milljarðar króna en þar er um að ræða sölu á sendiherrabústöðum í new york washington london og ósló þess ber að geta að gert er ráð fyrir að leigja þurfi húsnæði eða kaupa ódýrari eignir í staðinn þannig að hér er að minnsta kosti að hluta til um að ræða sýnda veiði en ekki gefna varðandi fjárhagslegan ávinning ríkissjóðs í nefndaráliti minni hlutans fyrir aðra umræðu um frumvarpið voru gerðar alvarlegar athugasemdir við að allar forsendur tekjuáætlunar vantaði þrátt fyrir formlegar og ítrekaðar óskir þar um höfðu þær upplýsingar ekki borist eftir að alþingi hafði samþykkt tekjuáætlun eins og hún lá fyrir við aðra umræðu barst fjárlaganefnd bréf frá fjármálaráðuneytinu dags sautjánda desember þar sem gerð er ítarleg grein fyrir forsendum tekjuáætlunar eins og hún var afgreidd eftir aðra umræðu minni hlutinn gagnrýnir harðlega að þessar forsendur hafi ekki legið fyrir í fjárlaganefnd áður en nefndin afgreiddi tekjuáætlunina til annarrar umræðu og áður en stjórnarmeirihlutinn samþykkti hana þar sem þessar upplýsingar höfðu ekki borist fyrr liggur fyrir að stjórnarmeirihlutinn hafði ekki eðlilegar forsendur til að leggja mat á tekjuáætlunina áður en hún var samþykkt á alþingi þessi vinnubrögð stjórnarmeirihlutans eru lýsandi fyrir það sem á sér stað á alþingi um þessar mundir og eru langt frá því að geta talist ábyrg og eðlileg minni hlutinn gagnrýnir harðlega þessi vinnubrögð og vísar til ábyrgðar stjórnarmeirihlutans á þeim fjárlaganefndinni barst álit frá efnahags og skattanefnd varðandi tekjuáætlunina þar kom fram að það er samdóma álit bæði meiri hluta og minni hluta hennar að mjög mikil óvissa sé ríkjandi og að tekjuáætlun sé alls ekki raunhæf minni hlutinn tekur undir þetta og er þeirrar skoðunar að tekjuáætlunin geti ekki talist raunhæf og hefur minni hlutinn áhyggjur af því að í áætluninni séu tekjur ríkissjóðs ofmetnar það á fyrst og fremst við um tekjuskatta einstaklinga og lögaðila og er vísað til þess að mjög alvarlegt ástand er fram undan á vinnumarkaði og í atvinnustarfseminni og samkvæmt spám er því miður gert ráð fyrir auknu atvinnuleysi á næsta ári og meiri samdrætti í atvinnustarfseminni þegar líður á árið í breytingartillögum meiri hlutans í fjárlaganefnd við gjaldahliðina koma fram nokkrar tillögur um aðgerðir til að lækka útgjöld og nema þær alls tæplega þremur milljörðum króna þessar tillögur fela fyrst og fremst í sér niðurskurð á stofnkostnaði og framkvæmdum á móti breytingartillögum til niðurskurðar útgjöldum eru tillögur um aukin útgjöld að fjárhæð alls þrjú komma fimm milljarðar króna loks eru fjölmargar sundurliðaðar tillögur til aukinna útgjalda að fjárhæð þrettán komma einn milljarður króna vegna uppreiknings á áhrifum launa verðlags og gengis krónunnar í frumvarpi til fjárlaga var almennt miðað við fimm komma fjögur prósent verðlagshækkanir en endurskoðuð spá gerir ráð fyrir að verðbólga milli ára verði fjórtán komma þrjú prósent í frumvarpinu var gengið út frá þeirri forsendu að gengisvísitala krónunnar væri óbreytt frá stöðu þriðja september síðastliðinn en endurskoðuð áætlun gerir ráð fyrir mun hærri gengisvísitölu eða tvö hundruð stigum samkvæmt ákvæðum frumvarps um ráðstafanir í ríkisfjármálum er gert ráð fyrir að hækkun bóta almannatrygginga verði óbreytt miðað við forsendur í frumvarpinu það er um fimm komma fjögur prósent það sama gildi um framlög samkvæmt búvörusamningum minni hlutinn bendir á að þetta leiði til þess að viðkomandi greiðslur munu rýrna að raunvirði eða sem nemur mismuninum á raunverulegum verðlagsbreytingum og fimm komma fjögur prósent áætlun fjárlaga og þar með skila lægri rauntekjum til þjóðfélagshópa það er þeirra sem þiggja tekjur falls bankakerfisins og allra þeirra gríðarlegu skuldbindinga sem ríkissjóður þarf að gangast undir þess vegna verður vaxtakostnaður ríkissjóðs mjög mikill á næstu árum fjármálaráðuneytið lagði fyrir fjárlaganefnd vaxtaáætlun ríkissjóðs fyrir árið tvö þúsund og níu

áttatíu og sex komma níu milljarðar króna vaxtagjöld vegna lána ríkissjóðs eru áætluð fjörutíu og einn milljarður króna en voru áætluð þrjátíu og fjögur komma sjö milljarðar króna í frumvarpi til fjárlaga tvö þúsund og níu vaxtakostnaður sem tengist falli bankakerfisins er áætlaður yfir fjörutíu og fimm milljarðar króna

mun auðsjáanlega verða mjög íþyngjandi fyrir ríkissjóð á allra næstu árum athygli vekur að ekki er gert ráð fyrir vaxtakostnaði vegna væntanlegra skuldbindinga ríkissjóðs vegna icesave reikninga landsbankans í hollandi og bretlandi mikil óvissa er um hve mikill sá kostnaður verður hér er um að ræða gríðarlega háar fjárhæðir sem ríkissjóður þarf væntanlega að standa skil á þó að við vonum auðvitað öll að þessar fjárhæðir verði sem lægstar á fundi fjárlaganefndar nítjánda desember lögðu fulltrúar fjármálaráðuneytisins fram minnisblað dags átjánda desember um sérstök framlög vegna falls bankanna þar er fjallað um lán ríkissjóðs tvö þúsund og átta endurfjármögnun og fjármögnunarþörf samkvæmt því yfirliti sem kemur fram í þessu minnisblaði er um að ræða vel yfir átta hundruð milljarða króna fjármögnunarþörf en þar er hins vegar ekki gert ráð fyrir fjármögnun hallareksturs ríkissjóðs við í minni hluta fjárlaganefndar vekjum sérstaka athygli á þessum fjárhæðum en um er að ræða hluta af þeim miklu skuldbindingum sem almenningur í landinu þarf að standa undir vegna falls bankanna það er ljóst að áhrifin af því munu vara í mörg ár og bitna á komandi kynslóðum sem á engan hátt bera ábyrgð á því sem gerst hefur samkvæmt því sem fram hefur komið hjá yfirmanni sendinefndar alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á landi mun kostnaðurinn við að endurreisa bankakerfið og endurfjármagna seðlabankann verða á bilinu áttatíu og fimm til níutíu prósent af landsframleiðslu sem er mjög hátt hlutfall í öllum samanburði hins vegar eru um sextíu prósent af þeim kostnaði innlend og þess vegna hvílir endurreisnin mest á því að taka til heima fyrir ef miðað er við að landsframleiðsla sé nálægt þrettán hundruð milljörðum króna í breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar eru allmargar tillögur er varða sjöttu greinar frumvarpsins sem er heimildargrein þar kennir ýmissa grasa minni hlutinn beinir því til fjármálaráðherra og fjárlaganefndar að sú regla verði tekin upp að ef fjárútlát samkvæmt þessari heimildargrein stefni í að fara umfram tiltekna fjárhæð beri að leggja fram mat á því hvaða kostnað viðkomandi heimildir munu fela í sér háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson skýtur inn spurningu um hvaða fjárhæð það ætti að vera ég tel að það sé eitthvað sem þurfi að komast að niðurstöðu um en ég er ekki með tillögurnar hér fyrst og fremst erum við í minni hlutanum að leggja áherslu á að slíkt mat verði gert og grundvallaratriðið er auðvitað að fjárlaganefndin sem fjallar um þessar heimildargreinar hafi einhverja vitneskju um hversu mikið umfang í fjárheimildum er um að ræða varðandi einstakar tillögur við teljum að þetta feli í sér aukinn aga í ríkisfjármálum fyrir utan að fjárlaganefnd og alþingi þurfa að vera algjörlega með á nótunum um hvað einstaka heimildir í heimildargreininni koma til með að fela í sér í

minni hlutinn ítrekar að rekstur heilbrigðis og öldrunarstofnana hefur verið með uppsöfnuðum halla en að hluta til er tekið á því í fjáraukalögum tvö þúsund og átta hins vegar munu þessar stofnanir hefja rekstrarárið tvö þúsund og níu með talsverðan uppsafnaðan halla auk að þessar stofnanir verði fljótlega komnar í mikinn rekstrarvanda ef miðað er við óbreytt þjónustustig minni hlutinn óttast að ráðist verði í að draga úr þjónustu til að mæta þessum rekstrarvanda en það kæmi mjög illa niður á velferðarþjónustunni og öllum þeim sem þurfa á henni að halda minni hlutinn vekur sérstaka athygli á því sem hér hefur verið rætt áður í tengslum við önnur mál það sem við köllum innan gæsalappa nýbreytni sem er það að sjúklingar sem þurfa á þjónustu sjúkrahúsa að halda greiði fyrir það gjald við vekjum sérstaka athygli á því eða ég sérstaklega sem talsmaður að þarna er sjálfstæðisflokkurinn að ná fram sínu stefnumiði með mjög dyggum stuðningi samfylkingarinnar hér er um að ræða nýjan sjúklingaskatt sem að sjálfsögðu kemur illa niður á þeim sem þurfa á þessari þjónustu að halda vegna þess mikla niðurskurðar ríkisútgjalda sem birtist holt og bolt um allt kerfið telur minni hlutinn að afleiðingarnar verði þær að margir einstaklingar muni missa störf sín það muni leiða til þess að álag á atvinnuleysistryggingarnar muni aukast með auknum útgjöldum minni hlutinn vísar allri ábyrgð af því á ríkisstjórnina og stjórnarmeirihlutann á alþingi hætt er við því að þessar aðgerðir muni leiða af sér meiri ríkisútgjöld en niðurskurðinum

við teljum að það sé ekki unnt að vinna að trúverðugu fjárlagafrumvarpi eða fjárlögum með þeim hætti sem hér er viðhafður ef fjárlögin verða samþykkt sem ég geri nú ráð fyrir að verði út frá þessum hæpnu forsendum sem liggja til grundvallar og við höfum fjallað um ítarlega muni þau ekki gefa rétta mynd af því sem fram undan er né heldur geti fjárlögin verið raunhæft og sanngjarnt stjórntæki ríkisfjármála eins og þeim er ætlað að vera og þar með hagstjórnartæki við vekjum athygli á því hæstvirtur forseti að eftirlitskerfi ríkisins hefur ekki staðið undir sínu hlutverki í því sambandi má benda á að fjárlög hafa ekki staðist árum saman og frávikagreining fjármálaráðuneytisins er ómarkviss minni hlutinn bendir á að ríkisendurskoðun vinnur skýrslur um framkvæmd fjárlaga fyrir hvern ársfjórðung en til þessa hefur ekki verið unnin slík skýrsla fyrir síðasta ársfjórðung liðinna ára minni hlutinn bendir á að ríkisreikningur kemur allt of seint fram ár hvert í stað þess að vera til staðar skömmu eftir áramót eins og almennt gengur og gerist í atvinnulífinu þannig að alþingi geti betur og í tíma fylgst með því sem gerist við bentum á við aðra umræðu að við teljum að orðið geti uppi sú staða að rekstrarhalli ríkissjóðs næstu fjögur árin geti numið samtals tekjum eins fjárlagaárs það hefur í raun og veru ekkert komið fram sem dregur úr ótta okkar í minni hlutanum við að skuldastaða ríkissjóðs geti á einhverjum tímapunkti numið vel á annað þúsund milljörðum króna og að á móti þeim skuldum standi óvissar eignir í þrotabúum gömlu

það hlutverk alþingis og fjárlaganefndar að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga það er okkar mat að við þær aðstæður sem uppi eru og fram undan eru sé þetta hlutverk fjárlaganefndar og alþingis mikilvægara en áður minni hlutinn leggur áherslu á að alþingi fjalli um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og níu á vorþingi komandi til dæmis um væntanlegar skuldbindingar ríkissjóðs

við alþjóðagjaldeyrissjóðinn mun sjóðurinn meta framvindu

þau mál skýrist með einhverjum hætti þegar líður á næsta ár hæstvirtur forseti í ljósi alls þessa gerir minni hlutinn tillögu í sínu nefndaráliti hún hljóðar svo með leyfi forseta fjárlög fyrir árið tvö þúsund og níu skulu koma til endurskoðunar á alþingi með sérstöku frumvarpi til fjáraukalaga sem lagt verði fyrir alþingi eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og níu við höfum gert ítarlega grein fyrir því af hverju við teljum að þetta eigi að gera og reyndar höfum við heyrt á stjórnarliðum mörgum háttvirtum þingmönnum að þeir eru sama sinnis við erum þeirrar skoðunar að það sé nauðsynlegt að þingið fjalli um þessa tillögu og samþykki hana helst þannig að þetta verði gert og segi ég það í ljósi reynslunnar hæstvirtur forseti ég ætla ekki að hafa þetta lengra ég vil að lokum taka undir með formanni fjárlaganefndar háttvirtum þingmönnum gunnari svavarssyni og þakka fyrir samstarfið ég hef ekki verið lengi í fjárlaganefnd að þessu sinni bara örfáar vikur en samstarfið hefur verið gott ég þakka sérstaklega formanni og varaformanni nefndarinnar fyrir ágæta stjórn við mjög erfiðar aðstæður þeir eru ekki svo ég segi það nú og það komi beint frá hjarta mínu öfundsverðir að standa í því að stýra þessum málum við þessar aðstæður ekki síst vegna þess hve krumla framkvæmdarvaldsins umlykur hér allt sem lýtur að þingstörfum það höfum við svo sannarlega orðið vör við í